Et en filigrane, une persécution grandissante des chrétiens dans le silence gêné et coupable de l'Occident en témoigne la nouvelle attaque au début du mois d'une église protestante, dans l'est du pays, avec à la clé quatorze victimes. Ainsi s'effrite peu à peu l'État burkinabé, gage de stabilité en Afrique de l'Ouest et rempart face au

Ainsi également se parachève l'embrasement du Sahel à partir d'un conflit limité initialement au nord du Mali.

J'entends tous mes collègues intervenants, Mme Loiseau, tout le monde est tout à fait d'accord. Pourtant, les débats entre les murs feutrés du Parlement européen ne changeront rien tant que l'Union ne prendra pas la mesure des enjeux dans cette région dont le devenir est crucial, aussi bien pour le christianisme que pour l'Europe.